Habla usted de los extremismos, habla usted de la retórica de identidades excluyentes, y el problema es que, en la realidad, en su realidad como presidente del Gobierno de España, no practica nada de esto. Desde el minuto uno, desde el minuto en que una moción de confianza acabó con la presidencia del señor Rajoy, usted está en brazos de partidos políticos —los independentistas catalanes— que son excluyentes en su retórica práctica, y no solo en la retórica, que han intentado quebrar el orden constitucional, que se saltan la ley y que no tienen ninguna lealtad institucional. Señor presidente, usted puede venir aquí, usted puede contar una historia, pero cuando al final la realidad y los hechos difieren de esa manera tan notable, todos, más allá de nuestras propias fronteras, las españolas, se enteran y se enterarán. Hay que ser consecuente y usted no lo es.